Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je n'ai aucun doute sur votre libéralisme économique. Et en matière de commerce, je pense que vous devriez l'assumer complètement parce que dire qu'aujourd'hui, par les accords commerciaux, vous protégez vos agriculteurs, c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal. On le sait aujourd'hui, les accords actuels n'épargnent ni les agriculteurs ni le climat. Expliquez moi comment l'importation de milliers de tonnes de bœuf et de porc canadien ou mexicain ne va pas affecter les productions des agriculteurs européens? Je pense que le seul moyen de faire avancer cette cause de la protection sociale et environnementale, c'est d'avoir des chapitres développement durable avec sanctions dans les accords commerciaux. Alors quelle est la position de la Belgique pour que finalement vous puissiez réconcilier votre libéralisme économique avec votre volonté manifeste de protéger à la fois les normes sociales et environnementales, et en même temps vos agriculteurs.